Uniunea Europeană înseamnă, în primul rând, cele 505 milioane de cetățeni europeni care împărtășesc aceleași valori și apără aceleași principii fundamentale. Astăzi, principala preocupare a cetățenilor europeni este legată de lipsa locurilor de muncă.

Astăzi, conform EUROSTAT, peste 25 de milioane de cetățeni europeni sunt în șomaj, tinerii fiind cei mai afectați de actuala criză economică și financiară. Tinerii europeni își doresc să contribuie la dezvoltarea societății, așa cum au făcut o și generațiile anterioare. De asemenea, tinerii europeni își doresc să fie mai implicați în dezbaterea europeană, iar opiniile lor să fie luate în considerare. Statele membre trebuie să investească în educație, în sănătate, în agricultură și infrastructurile de transport, de energie și de comunicații și în modernizarea și eco eficientizarea industriei europene. Fără o industrie europeană competitivă, nu putem asigura locuri de muncă pe teritoriul european.